Señor Presidente, como representante de una región, la vasca, con un alto grado de actividad industrial y muy sensible, por lo tanto, a los costes de la energía, quiero saludar con satisfacción esta apuesta por incorporar la energía en las políticas de cohesión. Es muy oportuno ofrecer a las regiones la posibilidad de ser más proactivas en sus políticas de diversificación energética. Lamentablemente, la necesaria reflexión que hoy aprobamos no va a servir para resolver otros problemas urgentes del mercado de la energía que requieren una intervención inmediata. Entre ellos, destacaría la alteración de las reglas de la competencia que está produciendo ya la normativa que se aplica a las emisiones indirectas de CO 2 con vistas a cumplir los objetivos de reducción de emisiones de carbono para el año 2020. Aquí, es una normativa europea la que genera una clara distorsión, por la consideración de las ayudas de Estado y las diferencias de disponibilidad presupuestaria entre países del norte y del sur. Algunos sectores intensivos en consumo de energía eléctrica comienzan a sentir los efectos en sus balances y capacidad de empleo, penalizando el esfuerzo inversor y tecnológico que han hecho en estos años para poder colocarse a la cabeza de la competitividad en sus sectores. Por ello, quiero llamar la atención, en esta Cámara, al Parlamento y a la Comisión Europea para que den medidas y soluciones ante este grave problema energético.